Je tiens vraiment à remercier Mme Muscardini pour son excellent rapport sur cette question majeure qu'est la lutte contre les mutilations sexuelles féminines dans l'Union européenne. La Commission européenne a dénoncé très clairement, tant au sein de l'Union que dans les pays tiers, le caractère inacceptable de pratiques traditionnelles qui attentent gravement au droit fondamental des femmes et des petites filles au respect de leur intégrité physique et mentale.

Nous pensons que tous les États membres de l'Union européenne devraient prendre des mesures fortes. J'ajouterais beaucoup plus forte parce que c'est tout de même assez inacceptable et assez incroyable que cela puisse encore exister au sein de l'Union européenne afin d'empêcher ces pratiques aussi bien dans l'Union européenne que dans les pays tiers.

Il faut savoir qu'il y a évidemment certains clans et certaines tribus qui pratiquent encore cela et c'est un sujet assez délicat dans le pays, mais il avait vraiment la volonté d'avancer et je crois que c'est important. Vous savez également que la Commission débloque régulièrement des fonds communautaires pour soutenir en Europe et dans les pays tiers des projets qui visent à prévenir et à éradiquer les mutilations sexuelles féminines ainsi qu'à venir en aide aux victimes et aux jeunes filles menacées. En Europe, le principal instrument dont nous disposons est le programme Daphné III qui soutient des organisations non gouvernementales européennes, ainsi que des institutions et autorités publiques locales ou régionales, dans leur lutte contre les mutilations sexuelles féminines.

Les projets Daphné ont permis de mettre en œuvre des programmes communautaires de formation et de soutien, de mener des actions de sensibilisation, d'analyser la législation nationale, de collecter informations et statistiques, de développer des outils et de définir de bonnes pratiques à l'intention des acteurs présents sur le terrain et de recommander des orientations politiques aux décideurs européens et nationaux. Nous sommes évidemment résolus à maintenir notre soutien en faveur de telles actions et à continuer de traiter la question au sein de l'Union européenne, non seulement dans le contexte de la prévention de la violence et de l'aide aux victimes, mais également dans les domaines de l'immigration, de l'asile et de la justice pénale.

C'est un débat que j'ai moi même connu dans mon pays à une certaine époque. Je dois vous dire que je suis scandalisé par le fait que d'aucuns, sous le prétexte du respect de la culture du migrant, refusent dans le fond de pénaliser ce genre de choses.

Dans le cadre de son aide extérieure aux pays tiers, la Commission applique également trois politiques pour combattre les mutilations sexuelles féminines. Premièrement, elle fait de la question de l'émancipation des femmes, de leurs droits humains et de leur santé une partie intégrante du dialogue politique et stratégique qu'elle mène avec les gouvernements partenaires, comme je vous l'ai dit. Deuxièmement, elle soutient les actions de plaidoyer et de lobbying en faveur de l'amélioration de la législation nationale ainsi que de l'élaboration de politiques nationales appropriées pour la promotion et la protection des droits des femmes et l'interdiction de toute pratique préjudiciable. Troisièmement, elle soutient des initiatives destinées à renforcer les capacités d'action des responsables politiques ainsi que les actions de sensibilisation s'adressant à tous les secteurs de la société. Le programme pluriannuel de La Haye, qui couvre les différentes actions à mener afin de développer l'espace de justice, de liberté et de sécurité, vient à échéance en

2009. Je vous confirme que ce programme insistera beaucoup sur l'aspect relatif à la protection des droits fondamentaux et des victimes, y compris la promotion et la protection des droits des enfants et des femmes. Bien que la Commission n'ait pas encore élaboré de stratégie spécifique en matière de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, nous sommes fermement résolus à poursuivre notre soutien aux actions visant à empêcher celles ci et entendons continuer à soulever cette question dans le cadre des politiques internes et externes de l'Union.